Der Berg kreißte und gebar eine Maus. So lässt sich die Ratssitzung mit Blick auf die Türkei zusammenfassen. Die Beziehungen der EU zur Türkei werden neu definiert, hieß es. Aber dann Deutschland setzte sich durch. Sanktionen für Belarus Freundschaft für Erdoğan. Und das in einer Woche, wo Dutzende Oppositionelle und HDP Mitglieder verhaftet wurden. Erdoğan hat dem Rat in einem Brief seine Forderungen aufgelistet. Er hat angeboten, de facto Moria in die Türkei zu verlagern. Der Rat hat dankend angenommen. Die EU erkauft sich Zeit aber gibt dafür Erdoğan einen Freibrief. Er hat nicht nur in Syrien gegen die Kurden Islamisten eingesetzt, sondern mutmaßlich auch in Libyen und aktuell in Bergkarabach. Die Wahrheit ist Sie reden gerne immer von der Werteunion EU. Doch wer soll Ihnen das aktuell noch glauben? Hat die EU so den Friedensnobelpreis wirklich verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen?